Globalmente, el Acuerdo comercial con Vietnam beneficia a varios sectores de la Unión Europea y, en el ámbito agroalimentario, la carne o el vino o el queso pueden ser varios de ellos. Sin embargo, es lamentable, una vez más, que la Comisión Europea renuncie a proteger a uno de sus sectores sensibles, como es el arroz. Vietnam tienen los precios del arroz más bajos de todo el Sudeste Asiático y compite directamente con variedades que se producen en España e Italia. Los arroceros españoles están indignados con esta nueva concesión y su impacto en los precios de un sector ya de por sí en crisis. Ser deficitarios en la producción de arroz no significa que la apertura de fronteras no cause un daño irreparable a la producción europea. No consigo entender por qué, después de aplicar la cláusula de salvaguarda a principios del año 2019 con Myanmar y Camboya, la Unión Europea siga cometiendo los mismos errores y no valore el impacto que estas importaciones van a causar en el mercado europeo y en un producto sensible como es el arroz. El sector arrocero europeo cumple un papel clave tanto en la economía como en la conservación de áreas geográficas con un alto valor ambiental. Exigimos a las autoridades de la Unión Europea que realicen estudios de este impacto y que den los pasos necesarios para aplicar nuevas y más efectivas cláusulas de salvaguardia.